Gospođo predsjednice, kada sam svojedobno posjetio Iran sankcije su još uvijek bile na snazi, ali uvjerio sam se koliko je iranskom gospodarstvu stalo do suradnje s europskim gospodarstvom, koliko je iransko gospodarstvo

I zato sam uvjeren da je ova situacija u kojoj se sad nalazimo ništa drugo nego jedna igra s Europskom unijom od strane naših američkih prijatelja.

Ja zato kažem da ovdje imamo dvije situacije imamo ekonomski interesantnu situaciju za Europsku uniju i politički interesantnu situaciju za Europsku uniju.